Am discutat, de altfel, această chestiune și rezoluția pe care o avem astăzi e foarte aproape de cea care a fost aprobată acolo, și în cadrul Adunării Parlamentare Paritare ACP Uniunea Europeană de la Paramaribo, de acum câteva zile. Una dintre concluziile acestor discuții este nevoia de coordonare cu partenerii regionali, cu Națiunile Unite. În particular, cred că e foarte însemnată sprijinirea aplicării măsurilor decise cu ocazia reuniunii la nivel înalt a Conferinței Internaționale a Regiunii Marilor Lacuri, desfășurată pe 24 noiembrie